Pani Przewodnicząca! Ja wstrzymałem się od głosu. Nie chciałem głosować przeciwko, żeby nie wpisać się tutaj w retorykę obrony komunistycznego reżimu, jaką słyszymy z lewej strony sali. Widać, że nasi czerwoni koledzy są dużo bardziej wyrozumiali dla totalitarnych reżimów, jeśli one podzielają ich wartości. I teraz upominają się o legalizm?

Tak samo w sprawie Sudanu głosowaliśmy za tym, żeby rząd podważał wyroki sądowe. A tutaj nagle tacy legaliści. Ale nie mogłem też głosować za, ponieważ po pierwsze, jest to totalna hipokryzja, gdy w dniu, w którym po raz kolejny ograniczamy wolność słowa posłów we własnym Parlamencie, pouczamy znowu świat na temat wolności słowa. A po drugie, z zasady nie popieram pisania przez Parlament Europejski rezolucji, w których wiecznie wypowiadamy się na każdy temat na całym świecie, nie znając się na tym naprawdę dobrze. I nie jesteśmy do tego powołani.